Au nom de notre groupe de la gauche européenne, je veux tout d'abord m'associer aux messages d'émotion et de solidarité pour les victimes de ces assassinats odieux et pour leurs proches. Alors que nos sociétés sont fragilisées par la crise sanitaire, la catastrophe climatique et l'explosion de la pauvreté, cette série d'attentats abjects a un objectif politique clair nous affaiblir en nous divisant. Et je lance aujourd'hui l'alerte avec gravité ne les laissons pas gagner. Le débat public européen, en reprenant la rhétorique toujours plus haineuse de l'extrême droite, prend une tournure inquiétante en s'aventurant dans la pente dangereuse de l'autoritarisme assumé et du racisme décomplexé. En France, une chasse aux sorcières a été initiée par le gouvernement, qui a tantôt accusé les partis d'opposition, les professeurs d'université, de complicité avec les terroristes, qui a sous entendu l'existence d'un lien entre les rayons halal des supermarchés et la montée de l'extrémisme religieux. Partout en Europe, les responsables politiques demandent la création de nouvelles lois d'exception pour affranchir la lutte contre le terrorisme des règles de droit les plus élémentaires, comme si reprendre les méthodes de l'ennemi allait nous en prémunir.

Au contraire, face aux terroristes, l'état de droit n'est pas une faiblesse, c'est notre bouclier le plus puissant. Toute remise en cause de nos libertés fondamentales est une défaite face à leur ambition de mettre à terre nos démocraties. Toute stigmatisation des musulmans comme boucs émissaires est un cadeau pour ceux qui cherchent à relancer les guerres de religion.

La menace terroriste doit au contraire être abordée avec fermeté et sérieux, autour d'un impératif absolu le maintien de notre cohésion. Il faut bien sûr lutter activement contre les réseaux jihadistes, en accordant des moyens suffisants à notre justice et à nos services de renseignements, en s'attaquant aux paradis fiscaux et aux banques qui blanchissent l'argent sale des terroristes, en changeant en profondeur nos alliances commerciales et militaires avec les États qui les subventionnent. Mais il faut aussi s'attaquer au terreau qui permet aux jihadistes de recruter et au fondamentalisme de prospérer. Les discriminations, le racisme, la ghettoïsation, la disparition des services publics de proximité, la précarité, sont les alliés des terroristes. Notre devoir est de lutter activement contre la relégation systématique d'une partie de nos populations. L'investissement dans le système éducatif doit enfin être notre boussole. Ce sont nos enseignants, comme Samuel Paty, qui apprennent aux jeunes la liberté de conscience et d'expression, le droit à la caricature, le respect de l'opinion de l'autre. C'est à l'école que se forment les citoyens de demain. Nos professeurs sont la meilleure arme contre l'obscurantisme. Alors, ne laissons pas les terroristes dicter leur agenda politique et imposer les termes du débat. Ne tombons pas tout droit dans le piège qu'ils nous tendent et opposons notre indéfectible unité.